Monsieur le Président, notre vote contre les modifications des préférences commerciales applicables aux viandes de volailles, prévues dans l'accord Union européenne Ukraine, n'est pas une condamnation de notre voisin ukrainien mais une condamnation de la Commission européenne.

préfère se coucher et renégocier discrètement, donnant finalement gain de cause à l'Ukraine en lui octroyant encore plus de contingents d'exportation.